Signor Presidente, in un periodo caratterizzato dall'aumento dei costi dell'energia, la spesa dei prossimi fondi strutturali dovrà essere improntata al criterio dell'efficacia, evitando la dispersione dei finanziamenti europei in progetti di breve respiro. Tutte le regioni dovranno trovare soluzioni per fornire un approvvigionamento energetico stabile e sicuro. Con la relazione di iniziativa sull'istituzione di reti intelligenti approvata quest'oggi, il Parlamento europeo propone una lungimirante strategia energetica in cui rientra una maggiore produzione di energia rinnovabile e il risparmio energetico, nonché un utilizzo migliore, soprattutto locale, dell'energia prodotta in loco. Una strategia che richiede un approccio integrato, che coinvolge anche altri settori come i trasporti, l'edilizia abitativa, la pianificazione urbana.

Come hanno già ampiamente dimostrato i casi delle regioni maggiormente all'avanguardia in questo campo, la chiave del successo è il risultato dell'apertura e della trasparenza tra le autorità locali, le imprese e i cittadini.